Natuurlijk zijn er goede punten maar wij blijven het oneens met de globale visie waarop de EU draait en met de wijze waarop de gelden worden werden besteed.

Maar blijkbaar maakt men hier in de Europese Unie van Belgische stropers boswachters.

Het is dus op zijn minst bevreemdend dat ernstige landen in de EU dergelijk falen op het nationale niveau in België dus belonen met de hoogste functies in de Europese Unie.